Pero las políticas de austeridad que están sufriendo en estos momentos muchos Estados miembros, muchas regiones y, sobre todo, la parte humana de la sociedad europea, que son las personas, limitan mucho las inversiones previstas en política de cohesión

Por eso me pregunto, ya que hacen referencia al desempleo juvenil, por qué no incluir el indicador del desempleo juvenil en la próxima programación de los Fondos Estructurales y de la política de cohesión, y no solo el criterio de la renta, máxime en estos momentos en los que una gran parte de la sociedad europea está en situación de desempleo y, fundamentalmente en algunos Estados miembros, sin perspectivas de encontrar empleos alternativos, a pesar de contar con generaciones de jóvenes muy formadas.